Signor Presidente, signora Commissaria, i matrimoni precoci e forzati, e in particolare il fenomeno delle spose bambine, rappresentano una piaga mondiale, forse ancora sottostimata e quindi non adeguatamente contrastata sul piano giuridico e socioculturale. Sono milioni nel mondo le giovani donne che hanno contratto matrimonio addirittura prima del compimento dei 14 anni e tali matrimoni, precoci e forzati, costituiscono un fenomeno estremamente pregiudizievole, che comporta una grave violazione dei diritti delle bambine, spesso sottoposte a violenze ed abusi, in ogni caso private del diritto all'infanzia ma anche della dignità, della speranza e della possibilità di scegliere il proprio futuro. Come Unione europea, abbiamo la responsabilità di intervenire dobbiamo far sì, che il rispetto della dignità e dei diritti dei minori, oltre ad essere sempre affermati sul territorio europeo, siano le necessarie premesse per avviare accordi di cooperazione con quei paesi in via di sviluppo nei quali persiste tale pratica, per sollecitare e avviare un percorso di riforme, nel segno del rispetto dei diritti delle giovani donne e delle bambine.